Monsieur le Président, je crois que la fiscalité est un outil intéressant pour faire évoluer les comportements. Je crois que la consommation énergétique doit cadrer avec un signal de prix indicatif pour le consommateur et surtout je pense que, pour éviter toute distorsion sur le marché intérieur, nous devons tenter de rapprocher nos pratiques fiscales. Le principe de proportionnalité des différents niveaux de taxation des produits énergétiques m'apparaît donc être une nécessité. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, cela permettrait de mettre fin au tourisme du diesel auquel on assiste actuellement, qui n'est pas une chose acceptable. Je partage donc la philosophie de la proposition de révision de directive de la Commission. Néanmoins, s'il nous faut parvenir à remplir nos objectifs en termes de réduction d'émissions de CO2 ou d'efficacité énergétique, il faut, d'autre part que nos décisions collectives ne sanctionnent pas les citoyens ou les secteurs particulièrement exposés à la volatilité des prix sur les marchés mondiaux, et je pense au secteur agricole, par exemple. La proposition de directive aura un impact certes différencié selon le niveau de taxation de chaque État membre, mais un impact tout de même sur le prix du diesel. La question est qui, au final, devra assumer cette hausse de prix? Existe t il de réelles alternatives praticables, réalistes, accessibles au consommateur?

Je plaide donc pour une plus grande progressivité et une entrée en vigueur de la proposition et de son principe de proportionnalité en 2030, moyennant une nouvelle étude d'impact actualisant celle sur laquelle se fonde la Commission et qui a été réalisée il y a tout de même cinq ans.